verulegu forseti ég er hér að flytja frumvarp á laga sem ég hef flutt áður en því miður hefur ekki komist í gegn hér eru nokkrir þingmenn meðflutningsmenn það eru en fleiri sem hafa lýst stuðningi við málið í umræðu um það ég lagði áherslu á að þetta yrði fyrsta mál þannig að ég var á hlaupum þegar ég setti þetta mál hér inn í þingið fyrir þá sem þekkja skiptir svolitlu máli að koma málum að sem allra fyrst þannig að það séu líkur á að þau fái efnislega meðferð í nefnd og fari alla leið að verða

erlend lán sem voru dæmd ólögmæt eða ákveðnar tegundir þeirra fjölluðum við mikið um það í háttvirtri viðskiptanefnd mig rekur minni til þess að ég spurðist ásamt öðrum háttvirtum þingmönnum í viðskiptanefnd um það hvaða áhrif þetta hefði á bankana ef þetta færi á versta veg fyrir bankana það vakti athygli mína að sú stofnun sem xxxx að reikna það út og taldi að þetta hefði mjög lítil áhrif

þetta var samþykkt þetta frumvarp af ríkisstjórnarmeirihlutanum sem var nú gengið fram með með miklum hraða og að vísu fór ekki í gegnum háttvirtur viðskiptanefnd einhverra hluta vegna heldur ef ég man rétt og háttvirtur þingmaður margrét tryggvadóttir kannski leiðréttir mig ef ég man rétt fór þetta í gegnum efnahags og skattanefnd það má færa full rök fyrir því að það hafi ekki verið skynsamlegt en látum á liggja milli hluta í það minnsta er niðurstaðan þessi að inni í þessum lögum er reikniregla það er það sem þeir bankar og fjármálastofnanir sem við höfum fengið á fund nefndarinnar til að ræða þetta hengja sig í og benda á er reikniregla sem gerir það að verkum að lánin eru reiknuð út með ákveðnum hætti við getum sagt það að í sinni einföldustu mynd er það gert þannig að segjum það að þú hafi skuldað eða tekið lán árið tvö þúsund og fimm bara svona til að taka eitthvað dæmi og þá er í rauninni sagt við þig við skulum bara láta eins og þú hafir ekki tekið neitt erlent lán heldur bara tekið lán með óverðtryggðum vöxtum í seðlabankanum við tökum síðan það sem þú hefur greitt inn og drögum það frá því sem drögum frá láninu og vöxtunum þetta hljómar kannski allt ágætlega en eini gallinn við þetta er að þetta kemur einstaklega illa út fyrir lánþega því það er ekki tekið tillit til þess að viðkomandi lánþegi hafi greitt niður höfuðstól nú er það bara þannig virðulegi forseti er ég að vísa til þess að í hverjum mánuði að við sem erum með lán greiðum við niður lánin þá stendur mjög skýrt til dæmis á verðtryggðu lánunum að við séum að greiða niður höfuðstólinn niður ákveðna krónu þetta er eitthvað sem menn hafa almennt metið sem svo það er venja sem menn vísa í frá konungsúrskurð ef ég man rétt frá lok átjándu aldar hér á íslandi en væntanlega enn þá eldri annars staðar þá eru menn hér virðulegi forseti að taka menn ekki tillit til þess að menn hafi greitt niður höfuðstólinn þannig að það eru reiknaðir vextir og vaxtavextir af allri upphæðinni í ofanálag sem að vísu er annað mál og hefur komið fram í svörum við fyrirspurnum mínum eru menn að taka vaxtavexti af þessum lánum setja að vísu vaxtavexti líka á þær innborganir sem hafa verið en vextirnir hafa ávallt verið lægri af innborgunum heldur en af höfuðstólnum eðli máls samkvæmt því höfuðstóllinn er hærri upphæð samkvæmt lögum má setja eins og ég skil þau vaxtavexti á tólf mánaða fresti en í það minnsta þrjú fyrirtæki taka vaxtavexti mánaðarlega vaxtavextir eru sinni einföldustu mynd þannig að gefum okkur það að höfuðstóllinn hafi verið milljón eftir tólf mánuði og segjum að sé tuttugu prósent vextir eftir tólf mánuði eru þessi tvö hundruð þúsund sett ofan á milljónina þannig að næstu tólf mánuði eftir er reiknað út frá einum komma tveimur milljónum það að þessi leið hefur verið farin er nokkuð sem var varað við ég held að sú manneskja sem hefur gengið hvað lengst í því er ása ólafsdóttir sem gegnir stöðu í háskóla íslands hún hefur skrifað lærðar fræðigreinar bæði hér heima og erlendis út af þessari lagasetningu þar sem hún telur að hún standist ekki síðan var hér í morgun eins og margir hafa tekið eftir eru heilsíðuauglýsingar í blöðum ég er hér með morgunblaðið og auglýsingin er með fyrirsögnina er bankinn að þurrausa þig er komið að síðasta dropa síðan er hér dæmi um endurreikning þar segir í þessari auglýsingu lánið er tekið í janúar tvö þúsund og sex upp á níu milljónir hundrað tuttugu og fimm þúsund níu hundruð tuttugu og eitt greiðslur til glitnis íslandsbanka í janúar tvö þúsund og ellefu er fjórar milljónir sex hundruð og fimmtíu þúsund fimm hundruð fjörutíu og níu réttar eftirstöðvar ættu að vera fjórar milljónir fjögur hundruð sjötíu og fimm þúsund þrjú hundruð sjötíu og tvær en eftirstöðvar eftir endurútreikning íslandsbanka ellefu milljónir fjögur hundruð sextíu og níu fimm hundruð tuttugu og þrjár ágreiningur milli lántaka og banka er sex milljónir níu hundruð níutíu og fjögur þúsund hundrað fimmtíu og ein síðan segir er þetta réttlæti er hagnaður bankanna fólginn í þínu tapi virðulegi forseti ég þekki ekki þetta einstaka dæmi og þekki ekki þennan hóp annað en það sem ég hef bara séð í fjölmiðlunum ég hef reitt mikið hins vegar á útreikninga gunnlaugs kristinssonar löggilts endurskoðanda á akureyri en þegar þessi mál komu upp og ég sá hann skrifa um þetta hafði ég samband við hann og bað hann einfaldlega svo ég segi það bara eins og það er að kenna mér þetta þetta var mjög flókið á þeim tíma var hann búinn að eyða fjörutíu stundum hann er mjög nákvæmur maður þessi endurskoðandi fjörutíu stundum í að stúdera þessi mál og að sjálfsögðu án þess að fá neina þóknun fyrir heldur ofbauð honum eftir að vera búinn að fá ýmsa útreikninga fyrir sína viðskiptavini inn á sitt borð til þess að reyna að útskýra þetta setti ég á heimasíðuna mína gudlaugurthor punktur is nokkuð sem ég kalla lánareikni sem menn geta sett sínar forsendur og séð hverju munar eftir því hvort í rauninni er farið eftir því að það sé tekið tillit til greiðslu inn á höfuðstól eða eftir þeirri reiknireglu sem sett voru í lögin þar munar auðvitað mjög mismunandi eftir forsendum en alla jafna munar þarna verulegu virðulegi forseti ég held að þetta sé dæmi um það að í besta falli er þetta tilkomið vegna þess að við vönduðum okkur ekki nógu vel nú er tækifæri til þess sérstaklega af því málið kemur nú einstaklega snemma þetta er á fyrstu dögum þingsins ef það er vilji fyrir hendi hjá fleirum heldur en þeim háttvirtum þingmönnum sem eru í stjórnarandstöðu í nefndinni er núna tækifæri til þess að fara vel yfir málið það er enginn að biðja um annað það er enginn að halda því fram að þetta sé einfalt mál það vitum við sem höfum verið að skoða það en ég hef ekki fengið nein málefnaleg rök fyrir því að sú leið sem var farin hafi verið til hagsbóta fyrir neytendur þvert á móti þvert á móti ég verð að viðurkenna virðulegi forseti að þegar dómarnir gengu í gegn um það að þetta yrðu ólögleg lán það er þessi svokölluðu sem í daglegu tali eru kölluð gengislán þá hugsaði ég ja í það minnsta þetta var svolítil himnasending það voru alla vega þessi lánastabbi sem við leysist svolítið af sjálfu sér þá getum við einbeitt okkur að þeim sem eru með

ég tel afskaplega mikilvægt og hvet nú og mér finnst alveg til fyrirmyndar að hér er hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra í salnum árni páll árnason og vil þakka honum fyrir það og vona að hann taki þátt hér í umræðu og vil vonast til þess að það verði sem breiðust samstaða um að fara velyfir þetta mál þannig að við getum leiðrétt þau mistök sem við höfum gert og til þess er þetta frumvarp hér fram lagt